Aussi, me suis je efforcée tout au long des négociations de trouver les consensus qui nous permettraient aujourd'hui de présenter au vote un rapport qui serait l'expression de toutes nos batailles, de toutes nos convictions et qui serait porté par une très large majorité. Cette voix unie n'est pas une fin en soi mais permet, dans un contexte où nous aspirons à l'universalité, d'affirmer notre profond respect commun de la démocratie et des droits de l'homme. La dignité humaine, l'affirmation de celle ci, encore et toujours doit dans notre Parlement européen dépasser les frontières des groupes politiques, être une valeur partagée qui nous permet d'être crédibles quand nous demandons toujours et encore dans nos relations internationales le respect des droits de l'homme. Surtout que cette voix européenne, avec d'autres voix démocratiques de par le monde, est plus que nécessaire au vu du contenu du rapport sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Le rapport exprime, en effet, sa profonde préoccupation devant les attaques contre la démocratie et l'état de droit. Un point qui me préoccupe particulièrement est la montée de l'autoritarisme en tant que projet politique. Il ne s'agit toutefois pas non plus de tomber dans le pessimisme forcené et le rapport se félicite, par ailleurs, du fait que dans un certain nombre de pays, les processus de paix et de démocratisation sont mis en œuvre, ainsi que des réformes constitutionnelles et judiciaires. Je tiens également à souligner que la société civile et son engagement pour la démocratie et les droits de l'homme ont aujourd'hui, bien plus qu'hier, une visibilité encourageante. Nous soutenons ceux qui élèvent leurs voix pour défendre les valeurs démocratiques. Un point reste toutefois particulièrement noir pour l'humanité le fléau des conflits et des attaques militaires, visant notamment au nettoyage ethnique, continue à faire des morts parmi les civils et à provoquer des déplacements massifs. Souvent, ces lieux de violence extrême et de non loi laissent la place à l'expression de l'inhumanité dans laquelle peuvent tomber les hommes.

Chacun de nous, tous, nous sommes dans l'obligation humaine de dénoncer cela haut et fort, et en tant que membres de ce Parlement, nous sommes dans l'obligation politique de provoquer l'action contre cette misère humaine.

Il souligne l'importance de faire progresser l'égalité des sexes et les droits des femmes et des filles dans le monde.

Le rapport accorde une attention particulière à la liberté de parole et d'expression, ainsi qu'au pluralisme des médias, qui sont au cœur des sociétés véritablement démocratiques. Il déplore l'injustice à l'égard des personnes défendant les droits de l'homme, notamment des universitaires, des journalistes et des responsables politiques. Il dénonce les meurtres commis ainsi que l'application de la peine de mort, la persécution et l'emprisonnement arbitraire. Le rapport souligne que le commerce et les droits de l'homme peuvent et doivent se renforcer mutuellement et insiste sur la responsabilité des entreprises. Il soutient pleinement les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Enfin et surtout, il souligne que le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de conviction doit être garanti dans le monde entier et préservé sans conditions. Je tiens, à la fin de ma présentation, à remercier très sincèrement l'ensemble des rapporteurs fictifs et des équipes pour l'esprit dans lequel tous ont travaillé.